L'Europe vivra malgré ceux qui voudraient replier nos pays derrière les frontières.

Merci, chers collègues, de m'avoir appris à devenir un meilleur citoyen que je n'étais en arrivant. Même ceux qui se sont opposés à mon travail ont fini malgré eux par m'apprendre quelque chose.